frú forseti kæru landsmenn í kjölfar hrunsins haustið tvö þúsund og átta var skipuð sérstök rannsóknarnefnd alþingis sem falið var að fara í saumana á ástæðum hrunsins eftir að skýrsla nefndarinnar var lögð fram í ársbyrjun tvö þúsund og tíu var níu manna þingmannanefnd sett á stofn til að fjalla um skýrsluna og móta tillögur að viðbrögðum alþingis við niðurstöðum hennar

það er ærið tilefni til að rifja upp helstu niðurstöður sérstaklega í ljósi þess litla trausts sem alþingi virðist njóta meðal þjóðarinnar meginniðurstöður skýrslu þingmannanefndar eru um formið að það þurfi að endurskoða verklag við framlagningu stjórnarfrumvarpa með það að markmiði að auka sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdarvaldinu leggja meiri áherslu á eftirlitshlutverkið og auka fagmennsku við undirbúning löggjafar að marka þurfi skýr skil milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldið eigi ekki að vera verkfæri framkvæmdarvalds og oddvitaræðis það þarf að efla rökræðusiði á alþingi það var mat þingmannanefndarinnar að skýrsla rannsóknarnefndarinnar sé áfellisdómur yfir stjórnsýslunni og oddvitaræði og verklag þess sé óásættanlegt alþingi samþykkti einróma þingsályktun í september tvö þúsund og tíu á grundvelli niðurstaðna skýrslu þingmannanefndarinnar og var miðað við að úrbótum yrði lokið fyrsta október tvö þúsund og tólf eftir tuttugu og níu daga horfi nú hver á niðurstöðurnar frú forseti því miður er staðan sú að við eigum býsna langt í land um úrbætur þótt ýmislegt hafi áunnist við berum öll ábyrgð á því en þyngstu ábyrgð bera oddvitar ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnin ríkisstjórnin hefur að mínu mati borið alþingi ofurliði og sýnt ofríki hvert stórmálið af öðru frá ríkisstjórninni hafa verið lögð fyrir alþingi illa kæru í andstöðu við hagsmunaaðila og sum á síðustu stundu rétt fyrir þinglok um nokkur þeirra hefur jafnframt verið bullandi ágreiningur innan ríkisstjórnarflokkanna þar nægir að nefna frumvarp um fiskveiðistjórnina alþingismenn hafa verið settir í óþolandi stöðu við höfum fyrir bragðið setið í skotgröfum kappræðu átaka og ófaglegra vinnubragða því miður er ekki að sjá að það veðri breyting á þessu á þessu þingi miðað við þau hundrað sjötíu og sjö mál sem ríkisstjórnin hyggst leggja fyrir löggjafarþingið sem fer í hönd þrátt fyrir skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og þingsályktunartillögu sem alþingi samþykkti samhljóða hefur staðan um margt versnað ef eitthvað er frá því fyrir hrun ekki bætir úr skák að ríkisstjórnin hefur klofið þjóðina með umsókn að e s b þegar svo brýnt var að ná samstöðu um uppbyggingu eftir hrun og eytt milljörðum í þá umsókn og fleira í stað velferðar skuldavanda heimilanna það er ekki svo alþingi hafi ekki leitast við að leggja sitt af mörkum því fer fjarri ég hef rætt um þingsályktunartillögu alþingis frá september tvö þúsund og tíu og eindreginn vilja þingsins til úrbóta alþingi hefur einnig staðið að útgáfu handbókar um undirbúning og frágang lagafrumvarpa ásamt forsætisráðuneytinu og þáverandi dóms og kirkjumálaráðherra það var árið tvö þúsund og sjö þar liggja fyrir ítarlegar leiðbeiningar um lagasetningu og undirbúning hennar í ráðuneyta

menn spyrja hvort ný lagasetning sé nauðsynleg um samningu frumvarps um samráð við undirbúning og gerð frumvarpa pólitískt samráð fullt faglegt samráð milli ráðherra samráð milli hagsmunaaðila og almennings menn vilja líka við undirbúninginn að áhrifin séu metin afleiðingar fyrir hagsmunaaðila afleiðingar fyrir tiltekna mikilvæga almannahagsmuni og atriði er lúta að framkvæmd þetta er ekki að gerast það veldur vanda hjá því miður heyrir það til undantekninga frá því að þessi handbók kom út að þessum leiðbeiningum hafi verið fylgt og fyrir bragðið koma frumvörp oftar en ekki fyrir alþingi slælega unnin illa kynnt og í andstöðu við hagsmunaaðila frú forseti það er mál að linni við getum gert mun betur og endurvakið þannig traust til og virðingu fyrir alþingi ég óska landsmönnum öllum gæfu og farsældar og sendi sérstakar